Vážená paní předsedající, nejprve chci poděkovat samozřejmě zpravodajkám i ostatním kolegům, kteří se na vzniku této nesmírně důležité směrnice podíleli. Ochrana obětí nesmí být limitována hranicí státu, oběti se totiž často stěhují, aby unikly násilí. V našem společném prostoru bez vnitřních hranic je proto nezbytně nutné, aby bylo možné použít ochranná opatření i v jiném členském státě, a to aniž by se po přestěhování muselo zahájit nové právní řízení za účelem znovuposkytnutí ochranného opatření. Plně podporuji cíl této směrnice a vítám, že se v rámci spolurozhodovacího procesu povedlo provést několik zásadních změn a že skupina Evropských konzervativců a reformistů nyní může tuto konečnou podobu podpořit. Změny, které mám na mysli, se týkají hlavně oblasti působnosti evropského ochranného příkazu a také právního základu pro vydávání evropského ochranného příkazu. Vítám, že současné znění zajišťuje dostatečnou míru flexibility při spolupráci mezi členskými zeměmi, a to při zajišťování ochranných opatření obětem všech trestných činů. Jsem nesmírně ráda, že můžeme díky této směrnici poskytnout ochranu obětem všech trestných činů i bez ukládání povinnosti změnit vnitrostátní systémy členských států a že tato směrnice bere ohled na rozdílné právní tradice jednotlivých členských států. Byla by totiž více než škoda, kdyby tato důležitá problematika, a tím mám na mysli celoevropskou ochranu všech obětí trestných činů, byla zpochybněna další nadbytečnou harmonizací v rámci Evropské unie.